Es ist wichtig, dass sich unser Haus umgehend mit diesen Vorgängen beschäftigt, und die klare Position der Kommission ist ausdrücklich hervorzuheben.

Es ist positiv, dass die russische Föderationsregierung Aufklärung versprochen hat. Aber was getan wird, ist in keiner Weise ausreichend. Wir brauchen wirkliche Aufklärung.